virðulegi forseti nú hefur hæstvirtur utanríkisráðherra tjáð okkur að ríkisstjórnin hafi komið sínum sjónarmiðum á framfæri og þau liggi ljóst fyrir í umræðum í fyrradag reyndi ég að eiga orðastað við hæstvirtan fjármálaráðherra um vinkil sem er nýkominn fram í þessu máli og hæstvirtur fjármálaráðherra brást ókvæða við þrátt fyrir kurteislega spurningu það sem mig langar til að minnast á er að hér erum við að fara í atkvæðagreiðslu um að vera með kvöldfund og jafnvel næturfund þetta gerðist fyrr í vikunni þar sem stjórnarþingmenn greiddu því atkvæði en hér sátum við stjórnarandstæðingar yfir tómum sal messuðum